Wir sind der Meinung, dass ausdiskutiert ist, dass entschieden werden kann. Zwei Argumente Die Bürger erwarten Signale von uns, wie wir mit Biopatenten umgehen, und auch das Patentamt erwartet klare Signale vom Parlament, wie das heutige Recht umzusetzen ist. Deswegen sollten wir heute entscheiden!